Predsednik, hvala lepa. No, predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga imamo pred seboj, kot rešitev problematike starajoče se družbe predvideva koncentracijo vseh naložb države pri enem upravljavcu, prihodke teh naložb pa nameniti predvsem za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Predlog zakona predvideva tudi, preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v slovenski demografski sklad, nanj pa bi se prenesle še naložbe Republike Slovenije, kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Družbe za svetovanje in upravljanje in Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. No, pa da ne ponavljam vsega, kar je bilo že povedano, moram opozoriti zgolj na naslednje. V primeru, ko bi bil demografski sklad lastnik strateških naložb, bi moral morebitne dokapitalizacije le-teh, če seveda zasledujemo samostojnost in neodvisnost pri upravljanju, izvesti sklad sam, kar pomeni, da, s torej to pomeni s sredstvi bodočih upokojencev oziroma tistimi, ki naj bi jih akumuliral za sofinanciranje pokojninske blagajne. Seveda bi se s tem zmanjšala sredstva, ki bi jih sklad želel plemenititi, in dosegli bi ravno "kontra" učinek tega, čemur naj bi bil sklad namenjen. Še nekaj o finančnih posledicah predlaganega zakona. Po uveljavitvi tega zakona, se vrednost kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije zmanjša na nič. Konec leta dva sedemnajst je vrednost naložb Republike Slovenije znašala deset cela dve milijardi evrov. V prvem letu po uveljavitvi zakona se znižajo letni prihodki proračuna iz naslova prejetih dividend, v naslednjih letih pa teh prihodkov ni več. V letu dva tisoč osemnajst je Republika Slovenija prejela štiristo šestinštirideset milijonov evrov dividend za poslovno leto dva sedemnajst. Od uveljavitve zakona dalje pa proračun države prejme petdeset procentov kupnin iz naslova prodaje naložb slovenskega demografskega sklada za namen odplačila dolgov in tako dalje in tako dalje. V stranki SDS pravite, da je namen zakona poenostavitev upravljanja celotnega državnega premoženja, ki je zdaj razdeljeno na več upravljavcev, zaradi česar nastanejo problemi pri nadzoru in zagotavljanju transparentnosti. S tem se seveda, strinjam, a v nadaljevanju tega bi po predlogu SDS-a državni zbor prevzel vlogo skupščine demografskega sklada in torej prevzel upravljanje s premoženjem. No, tule se pa spet zatakne, saj bi takšna ureditev iz vidika slovenskega ustavnega oziroma raje pravnega reda, no, bila v nasprotju z načelom delitve oblasti, saj državni zbor ne more biti skupščina slovenskega demografskega sklada, saj morajo biti med posameznimi vejami oblasti razmerja takšna, da nobena oblast ne more dobiti prevlade oziroma monopola nad drugimi. No, in še marsikaj drugega, je zame v tem predlogu moteče in res je, da je to prva obravnava, a ne prosim mi tule razlagati in govoriti, koliko časa ste to pripravljali in ne vem koliko časa in čudežno je bil ta zakon zdaj pripravljen ravno pred volitvami, in prosim, nehajte nam tukaj razlagati, kako se lahko z vami pogovarjamo in nekaj usklajujemo in pijemo kavo in ne vem kaj še vse, ker se to pač z vami ne da, in to ste dokazali že neštetokrat in še dokazujete naprej s svojimi dejanji. In ne strinjam se velikokrat z doktor Trčkom, ampak danes se strinjam s tem, kar je povedal. In demografski sklad bi moral biti ne samo štiri leta nazaj, ampak že dvajset let nazaj aktiven, da bi lahko služil svojemu namenu, a ne? Namreč, demografske težave ne nastanejo z danes na jutri, a ne, in stara oziroma bivša politika - in tukaj ne govorim samo o stranki SDS, ampak tudi o ostalih - ki je ustvarila to brozgo, v kateri smo danes, pač ne more govoriti in niti ni verodostojna, da govori o nekih novih in boljših ukrepih za upokojence, saj je sama odgovorna za stanje, ki ga imamo danes, in strinjam se, da je treba položaj upokojenih izboljšati in da je to nujno za dostojno življenje, ampak demografski sklad kot tak, v prvi vrsti ne more biti namenjen trenutnim upokojenim, ampak tistim, ki se bodo upokojevali čez deset, dvajset, trideset let in tako naprej. In glede na pomisleke, ki sem jih predstavil, in tudi glede na to, da je vlada že v pripravi predloga demografskega sklada, ki naj bi ga predstavila v kratkem, bom glasoval proti predlogu zakona. Hvala lepa.